Der EU Stresstest für Banken, der im letzten Sommer stattfand, ist stark verbesserungswürdig, Herr Kommissar Barnier. Es reicht doch nicht aus, sich nur auf die Eigenkapitalbasis zu konzentrieren.

Völlig unverständlich ist mir die Debatte, ob die Ergebnisse der Liquiditätsüberprüfung veröffentlicht werden sollen oder nicht. Wer darauf setzt, Daten zu verschweigen, der nimmt dem Test jeden Sinn. Die Absicht ist klar Er will verhindern, dass die Märkte jenen Banken, die durchgefallen sind, das Vertrauen entziehen. Wer die Öffentlichkeit über den Ausgang der Tests im Unklaren lassen will, der schürt Unsicherheit. In einem solchen Klima gedeihen Gerüchte und Halbwahrheiten prächtigst.

Transparenz muss hergestellt werden, um die jeweilige Krisenanfälligkeit der europäischen Banken zu ermitteln.